Pedir más austeridad a quienes ya no tienen trabajo, carecen de algunos medicamentos o hasta ―como ha sucedido en Valencia― se les retira una prótesis en el mismo hospital por no poder pagar ciento cincuenta y dos euros, y pedir esa austeridad tan solo para que puedan cobrar en tiempo y forma los prestamistas, ha dejado de ser una acción política para pasar a ser una acción criminal, carente de sensibilidad política y humana. ¡Dejen de provocar sufrimiento con esa política, dejen de provocar que millones de europeos abandonen su europeísmo culpando a la Unión Europea de algo que es responsabilidad absoluta de la derecha, mayoritaria en la Unión Europea y en sus instituciones, y dedíquense, por favor, a financiar el bienestar, la educación para los jóvenes, el empleo y el crecimiento y a hacer que la Unión Europea sea digna y humana, porque está dejando de serlo!